Chudoba je vždy živnou pôdou pre totalitných vodcov, ktorí sa rozhodli byť spasiteľmi a zachrániť svoj ľud. V skutočnosti to však robia iba pre vlastný prospech.

Jeho oponenti neboli prizvaní k spolupráci a stali sa jeho úhlavnými nepriateľmi, neskôr politickými väzňami.

Ďakujem všetkým kolegom, že z Európskeho parlamentu aj prostredníctvom týchto štvrtkových popoludní počas plenárnych zasadnutí Európskeho parlamentu sme mohli vyslať jasný signál do celého sveta, že porušovanie ľudských práv vo svete Európsky parlament nikdy tolerovať nebude.